Señor Presidente, Israel ha asesinado a unos héroes de la solidaridad humanitaria, de la generosidad, del altruismo. Animo al Gobierno palestino a que realice la declaración unilateral de independencia en las fronteras de 1967. Hay mucho que investigar, porque hay mucho que juzgar y condenar, aun más allá de la Resolución que vamos a votar. Antes o después, deberíamos alentar la creación de un tribunal moral, de un tribunal que juzgase y pusiera freno al Estado violento y agresivo de Israel. Sólo en su día fue como fue, y deberíamos seguir sus fueros, el Tribunal Russell de crímenes de guerra.